Spoštovani, hvala za za besedo. Z današnjo zelo verjetno izglasovano ukinitvijo dodatka za delovno aktivnost, se bo posledično zgodila tudi ukinitev socialne države, solidarne države in predvsem ukinitev človekovega dostojanstva. Kakor sem že takrat ne tisti maratonski trinajsturni seji povedal, na seji Odbora za delo, da se bojim, da ta državni zbor zaradi zakonov in odločitev, ki ji sprejema, ki so nečloveški, postaja center za dehumanizacijo. In dokler bomo dovolili, da se divji kapital hrani na plečih najšibkejših in najranljivejših v tej državi, bomo žal, si ne zaslužimo, da se imenujemo socialna in solidarna država. Še enkrat apeliram na vse, bodimo bolj solidarni, bodimo bolj socialni, predvsem pa bodimo boljši ljudje. Hvala. In seveda glasoval bom proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost.